Me preocupa, en todo este debate, la vinculación que se está realizando entre las elecciones en Alemania y la situación de esta empresa, que está afectando a muchas plantas en Europa. Voy a quedarme con tres aspectos mencionados por la Comisaria. Creo que esta situación requiere una transparencia total y absoluta de todas las gestiones que se están llevando a cabo. Estoy de acuerdo en que es necesario llevar un control de todos los aspectos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de las ayudas. Pero la Comisaria ha afirmado que ve inevitable la reestructuración, con la pérdida de empleo y el cierre de plantas. Ante esto, que creo que es debido al modelo de negocio que se ha planteado hasta ahora y al nivel de codicia que tenemos en el ámbito europeo, creo que es necesario, ante este futuro, en primer lugar, pensar en las personas y pensar y aplicar, desde la Comisión también, políticas innovadoras para las personas, de manera que puedan estar protegidas, se les garanticen las posibilidades de vivir con dignidad y se les dé formación homogénea en todos los países europeos para adaptarse al mercado laboral del futuro y a las exigencias de las nuevas empresas. Y, en segundo lugar, en lo referente a las ayudas a las empresas, quiero decir que tienen que ser ayudas que hagan viables las plantas que se queden. Y con una apuesta indudable por la innovación, especialmente apostando —como ya lo han mencionado otros parlamentarios y parlamentarias— por tecnologías híbridas, para que la automoción no dependa sólo de los combustibles fósiles. Por tanto, esto es lo que le exigimos a la Comisión de cara al futuro.